Parce que, là, Monsieur le Président, je constate quand même des déviations de membres du Conseil européen que je commence à considérer comme étant scandaleusement problématiques.

le premier ministre du Royaume Uni n'est pas le seul à considérer cela parce qu'il prétend avoir des amis qui voudraient, avec lui, limiter la liberté de mouvement au sein de l'Union européenne. Monsieur le Président, je trouve cela lamentable, lamentablissime, et je voudrais que le Conseil européen, qui n'est déjà pas connu pour être l'institution la plus efficace, ni la plus européenne dont nous disposons, soit au moins capable de rappeler à l'ordre ceux de ses membres qui, pour des raisons purement populistes et électorales, ne rechignent même plus devant la remise en question des acquis les plus fondamentaux de la construction européenne.